Herr Präsident! Weiter mit der Militarisierung der EU jetzt im Weltraum. So heißt es im Bericht, die EU Raumfahrtfähigkeiten seien für alle Aspekte von entscheidender Bedeutung, einschließlich der echten Kriegsführung. Es wird gefordert, dass zivile Raumfahrtprogramme, Forschungsvorhaben und Ausbildungslehrgänge stets mit einem Blick auf den Bereich Sicherheit und Verteidigung konzipiert werden sollen.

Darauf könnte man auch schließen, wenn man weiß, dass etwa Galileo aus dem Agrarhaushalt mitfinanziert wurde, doch nicht, wenn man den vorliegenden Bericht liest. Zur Erinnerung EU Vertrag Artikel 41 Absatz 2 verbietet die Finanzierung militärrelevanter Projekte. Ich glaube, die EU würde gut daran tun, sich an den Weltraumvertrag von 1967 zu halten, in dem es heißt, Aktivitäten dürften nur ich zitiere zur friedlichen Erforschung und Nutzung des Weltraums unternommen werden.